láta þess getið að ég er því hlynnt að hér séu þrjú höfuðsöfn þjóðminjasafnið listasafn íslands og síðan náttúruminjasafnið við getum svo velt því fyrir okkur hvar húsakostur náttúruminjasafns eigi að vera hvort reisa eigi nýtt safn á sama stað og náttúrufræðistofnun er og samnýta með einhverjum hætti það er svo annar handleggur en náttúruminjasafnið er og á að vera eitt af höfuðsöfnum þjóðarinnar við þurfum líka virðulegur forseti að velta fyrir okkur jafnt með náttúruminjasafnið sem og önnur söfn hvernig við ætlum að færa söfnin til nútímans eins og hæstvirtur ráðherra lét getið í ræðu sinni um aðgengi fyrir alla að söfnum á ólíkan hátt ég vil benda á að það liggur fyrir í allsherjar og menntamálanefnd þingsályktunartillaga um varðveislu menningarverðmæta í stafrænu formi það er einn þáttur se þarf að skoða þegar við erum að ræða málefni safna og með hvaða hætti við ætlum að hafa aðgengi að okkar menningarverðmætum hver svo sem þau kunna að vera hverju sinni við höfum líka rætt að málefni safna ná til fleiri þátta heldur en höfuðsafnanna þriggja og ég get tekið undir að húsnæðismál skipta ætíð máli hvort heldur það er safnahúsið sjálft en ekki síður þurfum við þegar rædd eru málefni safna og þá höfuðsafnanna þriggja að huga að geymsluhúsnæði því það er kristaltært að öll þau verðmæti sem við eigum geta aldrei verið öll í einu til sýninga þess vegna verður ekki síður herra forseti að vanda val og eiga gott geymsluhúsnæði fyrir öll þessi söfn og þar held ég að við þurfum að betrumbæta mig langar að nefna af því að hér hefur verið rætt um söfn vítt og breitt um landið sem að sjálfsögðu eru dýrmæt þeim stöðum sem þau eru á ég get nefnt að í mínu sveitarfélagi er eitt safn sem ber heitið hús skáldsins gljúfrasteinn þar er virk sýning á húsnæði skáldsins og þeim munum sem hann átti það er á nokkrum tungumálum þar er húsnæði nýtt til tónleika hvar skáldið sjálft var hlynnt tónlistinni og hafði yndi og áhuga á slíku þannig að mörgu er að hyggja en þrjú höfuðsöfn eigum við að leggja áherslu á eins og gert er í lögum